Oltre alle misure di arresto temporaneo, andrebbe consentito agli Stati membri di istituire misure compensatorie all'arresto definitivo delle navi da pesca interessate dalle misure di riduzione dello sforzo di pesca proposte dal piano. Occorre la giusta flessibilità nel divieto della pesca da traino. Le flotte locali si sono adattate alle caratteristiche dei rispettivi luoghi di pesca. Una riduzione eccessiva di tali zone basata unicamente sui criteri geografici o topografici potrebbe quindi causare danni socioeconomici irreversibili per